Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Premier ministre Lothar de Maizière, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président de la Commission européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, à peine un an s'est il écoulé entre la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne.

en Bulgarie, où le président Jivkov est contraint à la démission et, bien entendu, en Allemagne de l'Est où les manifestations pacifiques se multiplient.

Nous avons donc vécu une de ces accélérations de l'histoire qui, franchement, nous a tous surpris, il faut bien le reconnaître. Certains d'entre nous avaient des intuitions sur les déséquilibres croissants dans les pays communistes, mais personne ne pouvait prévoir que la marmite allait exploser si vite.

Nous, les contemporains de ces événements, nous avons le devoir d'en témoigner. En effet, les nouvelles générations doivent être instruites de cette période, faute de l'avoir vécue. Aujourd'hui, elles vivent dans un univers de prospérité et de paix tout en voyant le monde présent secoué par des tensions et des révoltes.

Je ne citerai pas les noms de tous ces dirigeants le Premier ministre Lothar de Maizière l'a fait ces dirigeants dont je viens de louer le sang froid et la sagesse, et j'aurais peur d'en oublier ou de provoquer des susceptibilités, ou encore d'être mal compris.

Lothar de Maizière. Dès le 11 novembre, ayant réuni en urgence les membres de la Commission européenne, j'affirmais, interrogé par la télévision allemande, que les Allemands de l'Est étaient libres de choisir, mais qu'ils avaient leur place dans la Communauté européenne. J'ajoutais, je cite Nous sommes une grande communauté, à l'intérieur de laquelle nous bâtirons ensemble notre destin pour mieux maîtriser l'histoire, dans l'intérêt de tous. Sur le moment, il n'était pas possible d'en dire plus. Mon devoir était de délivrer un message d'accueil et d'espoir à nos frères d'Allemagne de l'Est, mais je m'efforçais, dans le même temps, d'apaiser les peurs et les craintes de beaucoup et cela ne manquait pas. Dès lors, les rencontres entre responsables se multiplièrent au niveau mondial, entre les États Unis et l'Union soviétique, entre ces derniers et les Européens, ou bien entre les deux Allemagne et les quatre puissances alliées de la dernière guerre, le processus dit

Au sein de la Communauté européenne, pourquoi se le cacher, on se posait beaucoup de questions en présence de ce décor radicalement nouveau.

la Communauté ne faisait que demeurer fidèle aux valeurs qui l'animent la paix, la compréhension mutuelle entre les peuples, la solidarité, et notamment avec tous les Allemands, de l'Est comme de l'Ouest. J'ai d'ailleurs la faiblesse de croire que l'existence de cette Communauté, et pas simplement sa prospérité matérielle, fut toujours pendant les années sombres une référence et un attrait pour les peuples vivant sous le joug communiste. Précisément, un simple rappel la Communauté était en osmose avec ces événements.

L'esprit d'ouverture, la prédisposition à l'élargissement étaient déjà formellement affirmés. Mais après la chute du mur, la question allemande, pourquoi le cacher, était la préoccupation majeure. Quel destin allait choisir la grande Allemagne?

Un long exposé du chancelier Kohl fit le point sur la situation qui, bien entendu, ne pouvait être que mouvante. L'accélération de l'histoire était bien à l'œuvre. Le Parlement européen fut également très actif et très attentif pendant cette période. Ses débats étaient le reflet des questions posées par l'avenir de l'Allemagne et par le risque, craint par beaucoup de parlementaires, de voir ralentir l'effort d'intégration européenne stimulé par le traité de l'acte unique de

Le Parlement européen faisait en cela référence à l'un des débats les plus difficiles, se concluant par le maintien de la frontière Oder Neisse.

Stimulé par ces perspectives, votre Parlement installe une commission temporaire pour l'étude de l'impact du processus de réunification de l'Allemagne sur la Communauté européenne. Cette commission, composée je le souligne de personnalités de grandes expériences plusieurs ministres des affaires étrangères contribua efficacement à lever les doutes et à préparer l'intégration des Länder de l'Est. Rappelons le pour les sceptiques de tout bord, grâce au Parlement européen, la démocratie pluraliste et vivante n'est pas un concept vain, mais bien une réalité.

Au total, quelles que soient les difficultés que doit surmonter la construction européenne, il est erroné d'en sous estimer l'acquis et l'influence. Certes, je ne me hasarderai pas à établir une hiérarchie entre les idées et les faits qui ont pu influencer ce grand mouvement de libération. Sans doute le plus important demeure t il la capacité des peuples à résister à l'oppression, à exprimer leur soif de liberté, à manifester leur courage tranquille. Mais je ne voudrais cependant pas passer sous silence les appels de Jean Paul II et en particulier sa formule adressée à un moment crucial aux Polonais N'ayez pas peur! Je n'oublie pas non plus la politique à la fois ferme, ouverte et généreuse de l'Allemagne de l'Ouest vis à vis de la RDA durant les années qui ont précédé la chute du mur. Moment où la liberté triomphe, mais celle ci a ses exigences. Le traité portant sur la réunification de l'Allemagne lançait un double défi. D'abord celui de la compréhension entre les Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est, qui fut relevé avec beaucoup de lucidité, de compréhension et de générosité. Ensuite, le défi économique et social, qui était tout aussi difficile.

L'effort sera poursuivi pendant les années à venir grâce au maintien de l'impôt de solidarité si je comprends bien, jusqu'en

Il reste encore à faire au niveau des mentalités comme des structures économiques et sociales. De son côté, la Communauté européenne a fait bénéficier les Länder de l'Est de la politique de cohésion économique et sociale, bien connue des parlementaires. Même si les sommes engagées ne sont pas de l'ordre de grandeur de l'effort consenti par les Allemands, les contributions européennes marquaient bien l'appartenance pleine et entière des Allemands de l'Est à l'aventure européenne, la multiplication des échanges humains et techniques, le dialogue régulier entre la Commission européenne et les dirigeants des nouveaux Länder. J'aurais aimé, pour ma part, que la Commission fasse plus, mais les dirigeants allemands, soucieux des réactions de leurs partenaires, me demandèrent de ne pas aller plus loin dans l'effort fourni par les fonds structurels. Mesdames et Messieurs, vingt ans plus tard, alors qu'au delà de la crise financière l'aventure européenne suscite bien des interrogations, les vingt sept pays sont devant une responsabilité historique approfondir l'intégration européenne ou bien vivre au jour le jour grâce à des compromis, certes nécessaires, mais non porteurs d'avenir.

L'Allemagne réunifiée est la puissance économique la plus forte des vingt sept qui composent l'Union.

Je cite celle ci parce qu'elle constitue, que l'on aime ou non, le lien le plus fort entre les pays européens qui partagent la même monnaie avec les droits, mais aussi avec les devoirs que cela entraîne. Beaucoup en Europe auraient tendance à l'oublier. L'Allemagne se situe présentement, sur le plan géopolitique, au croisement de l'Union européenne et du reste du grand continent européen. C'est une position forte, attrayante à certains égards, qui soulève beaucoup de questions en Allemagne comme dans les autres pays. Les Allemands eux mêmes en conviennent, comme en témoigne leur livre blanc sur la sécurité en Allemagne. Je cite Du fait de sa taille, de son poids démographique, de sa force économique et de sa situation géographique au cœur du continent, l'Allemagne unie doit jouer un rôle important dans l'élaboration du projet européen de demain et bien au delà.

Cette attitude retenue incitait les gouvernements allemands successifs à se situer à l'avant garde de l'intégration européenne, notamment quand il s'est agi d'abandonner la puissante DMark je dis la puissante DMark, parce que c'est 10 marks symbole de la renaissance allemande, au profit de l'euro, de la monnaie unique. Nulle nostalgie dans mes propos, mais l'appel d'un militant parmi d'autres de l'Europe, qui s'adresse aujourd'hui à l'Allemagne, dont nous fêtons la réunification, mais qui vaut pour tous les pays membres. Les valeurs que nous ont léguées les pères de l'Europe sont elles toujours présentes, dominantes? L'héritage qui nous a été transmis porte avant tout sur Pourquoi voulons nous vivre ensemble? plus que sur les traités, nécessaires arrangements institutionnels. Mais je ne voudrais pas terminer sur cette nécessaire remise en question, ce petit pessimisme qui court.

J'ai au fond de ma mémoire et de mon cœur cette nuit du 3 octobre, où nous avons eu l'honneur et la joie Enrique Báron, Président du Parlement européen, et moi d'être invités à cette soirée mémorable tenue dans l'ancien Reichstag. Les responsables allemands de l'Ouest comme de l'Est réunis dans une communion fervente, une atmosphère empreinte de gravité et de bonheur. Tous les Européens auraient partagé cette grande émotion. La cérémonie terminée, je voulais, en parcourant les rues de Berlin, ressentir les sentiments d'un peuple. Ce n'était là aussi que gravité et joie, sans exubérance, sans manifestation ostentatoire. Une nuit calme que chacun savourait en pensant aux ruptures passées, aux angoisses des familles divisées par un décret de l'histoire. Une nuit calme où je pensais aussi à cette Europe sortie de la haine et des conflits, une Europe que je voulais unie, forte et généreuse à la fois. Et vous en conviendrez, il reste tant à faire pour consolider l'acquis et avancer vers l'avenir.